Señora Presidenta, apoyamos estos dos informes porque compartimos sus principios generales, especialmente para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, desplazar la tributación hacia ámbitos más favorables al crecimiento y ofrecer estímulos fiscales para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, especialmente con miras a fomentar la innovación y las actividades de investigación y desarrollo. Comprobamos, además, que combinan, inteligentemente, lo global y lo local, en un tema en el que el nivel europeo es imprescindible y en el que la proximidad es también útil para poder mejorar el control e impulsar la economía real. Por ello, apoyamos la suma de voluntades para combatir, a nivel global, la competencia fiscal desleal y los paraísos fiscales. Pero a la vez saludamos con satisfacción la expresa mención del papel que deben jugar en la puesta en marcha de una fiscalidad europea sana los principios de subsidiariedad y gobernanza a múltiples niveles.